Sie haben jetzt nochmals einige Punkte angesprochen.

Er hat klare Worte benutzt, die mögen uns nicht gefallen, aber er ist zumindest klar in seinen Aussagen.

Dass Sie hier sind, halte ich für selbstverständlich. Ich finde, das ist kein besonderer Anlass, das zu erwähnen. Ich finde es trotzdem gut, dass Sie da sind.

Wir schätzen das sehr. Unsere Arbeit wäre nicht möglich ohne Ihre Hintergrundarbeit.

Wir würden uns wünschen, dass Sie, Herr Präsident Caldeira, bei der künftigen Auswertung des Evaluierungsberichts, also bei dem Performance Audit eine größere Rolle spielen. Es kommt in der Zukunft der Europäischen Union eben nicht nur darauf an, ob die Mittel rechtmäßig, legal ausgegeben wurden, sondern es kommt vor allem darauf an, dass sie sinnvoll ausgegeben werden, nämlich nach Maßstäben der Effizienz und der Effektivität. Das wird Bestandteil des Evaluierungsberichts nach Artikel 318 des Lissabon Vertrags. Wir wünschen uns als Parlament eine jährliche Debatte über die Leistungsbewertung der Kommission und wir wünschen uns, dass Sie als Vertreter des Rechnungshofs eingeladen werden, dabei sind und hier mitdebattieren. Herzlichen Dank an die Kollegen und an alle.